Panie Przewodniczący! Przegłosowane sprawozdanie o gospodarce o obiegu zamkniętym w ramach polityki spójności, mimo wygłaszanych w trakcie wczorajszej debaty peanów, budzi wiele kontrowersji. Dotyczy recyklingu i to o szerszym niż dotychczas zasięgu. Po pierwsze, jego cele łączą się ze wsparciem finansowym ze środków w ramach polityki spójności, na którą obecnie Komisja Europejska przecież drastycznie zmniejsza środki. Skąd więc wezmą się pieniądze? W sprawozdaniu przewiduje się zwiększenie kosztów produktów bazowych, czyli naturalnych, aby pokryć koszty produktów z recyklingu. W jednym z najważniejszych zapisów zawartych w sprawozdaniu stwierdzono wprost, że projekt ten przynosi większe korzyści regionom bardziej rozwiniętym. Ja pochodzę z Lubelszczyzny, która nie należy do tej kategorii regionów, dlatego nie mogłem poprzeć tego sprawozdania.